Lepo pozdravljeni vsi skupaj! No, jaz sem pa prepričan, da bo ustavno sodišče v tej materiji zagotovo še najmanj enkrat odločalo in, meni se tudi zdi oziroma sem prepričan, da je praksa komentiranja odločb ustavnega sodišča, tukaj nekaj čisto povsem običajnega, naj bo to higienično ali pa ne. To je zdaj popolnoma drugo vprašanje. In vprašanje ni kompleksno, je povsem enostavno, ampak je pa zakomplicirano, ampak zakomplicirali smo ga pa mi. Nehajmo se slepiti, gre popolnoma, ne za izobraževanje, ampak gre za ideološko vprašanje in to na več nivojih, da me ne bo kdo narobe razumel. Gre za boj med zasebnim in javnim in na vsebinskem navoju, nivoju za uveljavljanje nekih svojih nazorov. Vse skupaj je legitimno in legalno, žalostno pa je to, da se izvaja na tokrat danes na otroških hrbtih in tukaj bi morali dejansko povleči črto. Mi imamo odlično, dobro javno šolstvo, ki je dostopno vsem, pri zasebnih šolah pa hočeš nočeš govorimo o elitizmu. Nekaj razlogov je naštel že minister, dejstva, ki pa oziroma ki potrjujejo to tezo - ne govorim, da je to res, torej je to teza, pa sta še najmanj dve. Vsak ne more v to šolo, ima takšne ali drugačne ovire in teh šol je samo šest. Torej jim po definiciji dodeljujemo neki poseben status, nepravni, ampak v percepciji ljudi imajo te šole potem neki poseben položaj, ki ga je najlažje opisati z elitizmom in elitizem naj plača tisti, ki si ga je izbral. Tako pač je. Če hoče nekdo nekaj več, naj to plača. In tudi trditve, da zasebno pomeni boljše, kar se tudi lahko povleče, iz današnje debate, ne morejo zdržati neke, resne presoje. Konec koncev so vsi te učitelji, ne bodo v javnem ali pa v zasebnem, se učili na istih fakultetah v Sloveniji. Torej so dobili enako znanje. V čem je potem razlika? Samo v pristopu? Ali je to zasebno ali je javno? In če je zasebno, potem ne more delovati po istih principih kot javno. Nič ni narobe z zasebnim, ne me narobe razumeti. treba je spodbujati zasebno iniciativo, treba je malo širše razmišljati, ampak to pač odstopa od modela države, v katerem živimo. Neka osnova je v javnem in ta osnova vsaj na osnovnošolskem področju je odlična in daje vsem enake možnosti. Slišali smo, da se pravni položaj ne sme poslabšati. Torej je trenutna ureditev zdaj v redu, čeprav ni bila v redu, ker so sprožili, ustavno presojo, če bomo pa to sprejeli, pa spet ne bo v redu. Torej karkoli naredimo, bomo spet na istem izhodišču in spet bomo imeli pred sabo neustavnost. Namen je, izgleda, da se pritožujemo, dokler ne dosežemo svojega. In to do onemoglosti. In potem se sprašujemo, od kod takšen pritisk na sodišča, takšna ali drugačna. In kdo je zdaj tu pameten. Mi bomo tiščali svoje, nekdo drug bo tiščal svoje, svoje, na koncu bo imel en prav, čez nekaj časa na bo imel prav in ta pingpong si bomo podajali naprej. In sprašujem se, a bomo imeli zaradi tega še mogoče še kakšno ustavno presojo pa bomo tukaj imeli celotno vlado in jih bomo dali na pranger, kako niso uresničili ustavne določbe. Ne samo, da sem prepričan, sigurno sem, stoprocentno se bo to zgodilo. In zelo lahkotno je bilo tukaj ocenjevati, kaj je ustavno in kaj ni ustavno. Minister zatrjuje, da je predlog zakona skladen z ustavno odločbo. Jaz nimam razloga, da mu ne bi verjel. Če se bo kasneje izkazalo na sodišču, da, temu ni tako, potem je, verjetno se je zmotil, ampak motiti se je človeško. Mi smo se, tu v tej hiši pa sploh motimo konstantno non stop. Ali mi, ali kdo drugi. Nič ni narobe se zmotiti, važno je to napako priznati pa potem popravljati. In še to. Ne. Danes, zdaj niti ne, zdaj smo že zelo na nivo prišli s tole debato, ampak se kar žalimo med sabo. "Vi poslanci nimate pojma," je bilo slišati s tiste strani, "nič vam ni jasno, ubogi, mali človek, ki mi veliki sploh ne smemo živeti, kajne, Andrej, ja samo mali ljudje so ubogi, mi veliki nismo." In če potem rečeš kaj nazaj, saj tudi jaz sem dostikrat užaljen, moram priznati, me, me dostikrat me kaj strese, no. Ampak če kaj rečeš nazaj, pa je spet vse narobe. Treba si je nastaviti ogledalo pa dostikrat tudi sprejeti kakšno kritiko, tudi z moje strani, da ne bomo, ja, da ne bomo rekli, da ne znamo tudi mi kdaj pikniti pa žaliti oziroma jaz osebno. In kar nekaj izrekov in pregovorov smo danes slišali, tudi latinskih, meni je pa en slovenski prišel na misel, ne: "Kdor drugemu jamo koplje, samo vanjo pade." In zdaj smo mi tako globoko luknjo tule skopali, da karkoli bomo naredili, rešitev ne bo prava ne za ene, ne za druge. In na koncu bo važna pa res samo osnovnošolska matematika. Šestinštirideset jih mora biti za. Na koncu bo pa nekaj ustavnih sodnikov zagotovo odločalo kdo je imel prav in a bomo odtekli še en, dva, tri, štiri, pet ali pa šest krogov. Hvala.